Dziękuję za to pytanie i odpowiadam, że już coś zrobiłem dla obrony tej sfery wartości, o której Poseł mówi. Właśnie decyzją mojej grupy, mojej delegacji narodowej w grupie, w której jestem, decyzją Solidarnej Polski, zostało zawetowane przyjęcie do EFD posła z Holandii, który nie umiał odciąć się od tego portalu.